Aber Sie wissen ja, woher das alles kommt Von der großen Koalition in Berlin und der griechischen Ratspräsidentschaft, die lustigerweise jetzt die deutsche Position vertreten muss. Mich würde interessieren, was Sie dafür tun, dass sich die Linie in Berlin verändert.